Mám úctu ke všem členským státům a zvláště k těm, se kterými jsme ve Visegrádské čtyřce, a proto bych chtěla osvětlit postup České republiky. Považuji za naprosto logické, že české úřady po nálezu přistoupily ke kontrolám polského hovězího masa. To nebyl krok, kterým jsme chtěli svého souseda zostudit.

Občané České republiky přece nemohou jíst nebezpečné a nekvalitní produkty. Naprosto však odmítám neurvalý způsob, jakým se do věci zapletla EU, která požaduje zrušení kontrol. Česká republika chce pouze důkazy o přítomnosti veterinárního dozoru při porážkách a o dostatečné hygieně provozu během produkce masa. To je zcela racionální požadavek, od kterého není možno ustoupit. EU musí respektovat naše právo a chránit nás a neměla by nás od toho odrazovat.